Dan is het geld niet weg uit de regio, neen, dan wordt het besteed. Voor 2007 hebben we dat gedaan. Ik heb aan de heer Hahn de vraag of hij dat goede voorbeeld niet door een ander goed voorbeeld kan laten volgen. Waarom doen we dat niet voor 2008 en voor 2009? Dat zou een heel goede stap zijn. Kunt u daarop antwoorden?

Dan zou men opveren en dat kan gewoon.

Dus ik ben gepast positief, zeker ook jegens de rapporteur. Nu heeft het driekwart jaar geduurd.